Herr Präsident, Herr Kommissar! Die Rating Agenturen haben bei der globalen Finanzkrise und auch bei den Turbulenzen des Euro eine unsägliche Rolle gespielt und sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Intransparenz, Interessenkonflikte, Finanzierung durch Auftraggeber und Abgabe von Bewertungen zu fragwürdigen Zeitpunkten mit prozyklischer Wirkung oder dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen war, sprechen für sich. Dabei bleiben und sind die Rating Agenturen uneinsichtig und sehen diese Probleme nicht. Ich persönlich habe vorgeschlagen, dass die EU jetzt handeln soll, und ich freue mich, dass Sie auch so denken. Wir sollten eine europäische Rating Agentur auf der Basis eines Stiftungsmodells schaffen.

Es darf keinerlei politischem Einfluss unterworfen sein, weder von der EZB noch von der Kommission noch von irgendwelchen Mitgliedstaaten. Als unabhängige Stiftung kann diese europäische Agentur dem Oligopol um nicht zu sagen dem Monopol der drei Rating Agenturen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, durchaus Konkurrenz machen. Es sollte so sein, dass jedes Produkt, das in Europa angeboten wird, und alle Emittenten, die in Europa arbeiten, gezwungen sein sollten, zwei Ratings vorzuschlagen, und eines davon muss von dieser europäischen Agentur kommen.

Das heißt, dass wir eine Startfinanzierung brauchen, die könnte von der Europäischen Investitionsbank oder vielleicht auch von der Kommission kommen, und danach muss sich diese europäische Stiftung selber finanzieren. Die Frage, ob durch Auftraggeber oder durch Nutzer, müssen wir noch klären. Das ist vorhin von Herrn Giegold angesprochen worden. Hier müssen wir auch zu einer Lösung kommen.

Mir scheint, dass wir im Moment etwas zu viel des Guten tun.